Po drugie, poziom wykorzystania istniejącej infrastruktury LNG gazu skroplonego wynosił w 2014 roku w Unii zaledwie

Po trzecie, po oddaniu do użytku dwóch pierwszych nitek Nord Stream wykorzystanie przepustowości gazociągów przebiegających przez terytorium Ukrainy w 2014 roku gwałtownie spadło z 58 do 28, podczas gdy wykorzystanie dwóch pierwszych nitek Nord Streamu wzrosło z 36 do 60, co oznacza, że głównym celem Nord Stream 2 będzie zwiększenie rosyjskich mocy przesyłowych, a w ten sposób dojdzie do całkowitej eliminacji przesyłu gazu przez Ukrainę i utrudnienia czy nawet odcięcia rosyjskiego gazu dla Słowacji i innych krajów Europy Środkowo Wschodniej.